Con este presupuesto no se cumplen los objetivos de crecimiento y empleo, y mucho menos de un empleo de calidad. No sirve para corregir el efecto negativo de los recortes —la mal llamada austeridad— y con este presupuesto tampoco se solucionan los problemas de cohesión social ni territorial.

Me dirán que el presupuesto de la Unión Europea no financia gastos de protección social, pero supuestamente tampoco lo hace de defensa y, sin embargo, las partidas de inversión en defensa y gasto militar crecen. Nos dicen que no hay más recursos, que hay que ajustar los existentes pero, sin embargo, los gastos para defensa son nuevos, en aras de una supuesta seguridad. La seguridad se consigue con un empleo de calidad y con derechos, con presupuestos para la inclusión social, con políticas públicas, trabajando para terminar con la pobreza y las desigualdades, pero para esto no hay nada nuevo en este presupuesto.